Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tragedia del porto di Genova, la mia città, dove nove persone sono morte lavorando alla propria scrivania, in un ambiente che doveva garantire la sicurezza degli altri, non è stata una fatalità. La diga del porto doveva essere spostata già da molti anni per far manovrare navi sempre più grandi e la torre di controllo non aveva nessuna protezione. Chi doveva vigilare e prevenire non lo ha fatto e ne è responsabile moralmente.